Halji ustni odgovor na naslednji seji . Izvolite. Hvala predsedujoči. ne, ustni, ustni, obvezno ustni odgovor z njegove strani . V glavnem, spoštovani minister. Moje poslansko vprašanje je povezano z višino odpravnine nekdanji predsednici SDH, gospe Lidiji Glavina . Marca letos smo lahko izvedeli, da se je gospa Glavina z nadzornim svetom dogovorila o sporazumnem predčasnem odhodu iz uprave Slovenskega državnega holdinga. Že tedaj so se v javnosti pojavile špekulacije, da je sporazumnost svojega odhoda pogojevala z odpravnino v višini dvanajstih plač, čeprav naj bi jih v osnovi pripadalo le šest. Pred dnevi je v medijih na to temo odjeknila novica, ki jo je nemogoče ignorirati. Gospa Lidija Glavina naj bi poleg odpravnine vredne šest mesečnih plač se z SDH-jem za čas šest mesecev sklenila tudi svetovalno pogodbo. Ob tem se ti takoj zastavi logično vprašanje: čemu bi katerakoli družba sploh sklepala svetovalno pogodbo z nekom, s komer želi prekiniti sodelovanje. Če so na SDH ocenili, da je napočil čas za njen odhod, čemu podaljševanje sodelovanja? Govorimo o znesku sto dvaintrideset tisoč evrov, za katerega povprečni državljan dela dvanajst let. Dvanajst let. Upokojenec, ki je štirideset let pridno delal in plačeval prispevke in je prejemnik povprečne pokojnine, pa tako znesek prejme v dvajsetih letih. To je odpravnina, ki je vredna dvainpetdeset tisoč sendvičev. Samo da povemo. Se vam zdi to primerno in dopustno? Se vam ne zdi, da je to izjemno visoka cena za sporazumno prekinitev razmerja? SDH natančnega odgovora o višini zneska ne želi podati. In se sklicuje na poslovno skrivnost. Takšne skrivalnice močno načnejo zaupanje, ugled in spoštovanje, ki naj bi jih SDH svojim delovanjem vzbujal. Spoštovani gospod minister. Zanima me vaše mnenje o tako visokih odpravninah. Kdo bo v danem primeru odgovarjal za odobritev tako visokega zneska? Bo to morda nadzorni svet SDH-ja? Morda njegova predsednica? Po mnenju širše javnosti gospa Glavina svojih nalog in funkcij predsednice namreč ni najbolje opravila. Naj za konec dodam, da je vlada v tem mandatu postavila visoke etične in moralne standarde. Se vam tako ne zdi, da gre za pretiran in nedopusten znesek odpravnine, ki ga v prihodnje velja omejiti in znižati? Ali takšno ravnanje SDH-ja ocenjujete kot smotrno? In v javnem interesu? Hvala za odgovor .